áður en gengið verður til dagskrár fer fram umræða utan dagskrár um hækkun vaxta á íbúðarlánum málshefjandi er háttvirtur þingmaður katrín jakobsdóttir hæstvirts félagsmálaráðherra jóhanna sigurðardóttir verður til andsvara umræðan fer fram samkvæmt fyrstu málsgrein fimmtugustu grein þingskapa og stendur í hálfa klukkustund